¿Y saben por qué? Porque cualquiera podemos ser víctimas porque, junto a las víctimas de París, nuestra sociedad ha sido víctima.